virðulegur forseti ég beini fyrirspurn minni til hæstvirts heilbrigðisráðherra og varðar hún svokallaða staðgöngumæðrun en það er eitt þeirra úrræða sem konur sem af einhverjum ástæðum geta ekki eignast börn hafa til að grípa til sem dæmi má nefna sístækkandi hóp kvenna sem hafa gengið í gegnum erfiðar krabbameinsmeðferðir á unga aldri og hafa með framförum í læknavísindunum blessunarlega lifað af þá meðferð en með þeim afleiðingum að þeim verður ekki barna auðið með hefðbundnum hætti þetta eru dæmi um svokallaðar síðbúnar afleiðingar sem samtök krabbameinssjúkra barna til dæmis hafa fjallað mikið um á sínum vettvangi á síðustu árum ég beindi fyrirspurn til hæstvirts ráðherra fyrr í vetur og var að inna hann

fyrrverandi hæstvirtum heilbrigðisráðherra skipaði í janúarmánuði síðastliðnum til að meta siðfræðileg lögfræðileg og læknisfræðileg álitaefni varðandi staðgöngumæðrun en þetta er ekki einfalt mál það eru ýmis atriði sem þarf að skoða og það sem fyrir mér vakti í upphafi þegar ég vakti máls á þessu var að koma einmitt þessari umræðu af stað þetta úrræði hefur verið bannað hér á landi og síðast þegar lögum um tæknifrjóvgun var breytt var ákveðið að gera ekki breytingar á lögunum án þess að umræða hefði farið fram og þess vegna fagnaði ég því vel þegar hæstvirtur ráðherra skipaði starfshópinn á sínum tíma nú er ég orðin forvitin að vita hvað líði þessu nefndarstarfi það er mín skoðun að nefndin þurfi ekki endilega að taka sér mikinn tíma í þetta mál um að gera að koma með niðurstöðu eins fljótt og auðið er vegna þess að eðli málsins samkvæmt er þetta mál þolir ekki mikla bið þar sem lyfseðlaklukkan tifar og bæði hjá konunum geymast fósturvísar ekki lengi þannig að það eru margir aðilar sem ég hef verið í samfélagi við úti í samfélaginu sem bíða í óþreyju eftir því hvort þetta verði leyft eða ekki og þess vegna beini ég fyrrnefndri fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra